Madame la Présidente, Madame la Commissaire, avec un an de retard, nous voilà enfin parvenus à un accord sur une nouvelle méthodologie anti dumping. La forte mobilisation du Parlement européen et des entreprises victimes du dumping a été entendue par la Commission, qui a démontré qu'elle pouvait changer sa position sans attribuer le statut d'économie de marché à la Chine. C'est ce qu'on attend, de l'innovation et surtout de l'efficacité. C'est une grande avancée, mais il manque encore deux autres piliers pour qu'on puisse dire que l'Europe est juridiquement armée face à la dure réalité de la mondialisation premièrement, la réforme des instruments de défense commerciale et, bien entendu, deuxièmement, les mécanismes nationaux de filtrage des investissements étrangers qui sont encore à définir. Cette ambition nouvelle est la réponse aux attentes de nos entreprises et de nos concitoyens, mais je regrette que vous ne puissiez me garantir que l'Europe se donnera les moyens humains et financiers de ses ambitions. Moi, je peux vous garantir, en tout cas, que ma vigilance sur l'application de cette nouvelle méthode ne se relâchera pas.